Pani Przewodnicząca! Program nuklearny Iranu jest realnym niebezpieczeństwem nie tylko dla sąsiadów Iranu, ale także dla całego świata.

To reżim, który jest bardzo opresyjny wobec swojego własnego narodu. Wszyscy pamiętamy niedawne wydarzenia na ulicach Teheranu. W rękach takich ludzi broń jądrowa i irański program jądrowy, który z całą pewnością prowadzi do budowy broni jądrowej, jest rzeczą niezwykle niebezpieczną. Uważam, że Unia Europejska dobrze zrobiła, nakładając sankcje na Iran. Te sankcje są słuszne i działamy tutaj w dobrej sprawie. Bardzo się cieszę, że takie działania Unia Europejska podjęła. Chcę także po raz kolejny w tej Izbie zaapelować o to, by także w ramach tej dyskusji o irańskim programie nuklearnym Unia Europejska okazywała solidarność z naszym największym sojusznikiem na Bliskim Wschodzie, czyli z Izraelem, państwem, które jest nośnikiem tych wartości, w które i my wierzymy.